Voorzitter, de Sinaï is een onveilige plek en niet alleen voor Europese toeristen. Ik zou eigenlijk willen zeggen vooral voor Afrikaanse vluchtelingen. Dat zij door mensenhandelaren mishandeld worden en zelfs gemarteld, is al enkele jaren bekend. Dat familieleden in Europa worden gechanteerd om losgeld te betalen, weten we ook. Dat opvolgende Egyptische regeringen wegkijken, is ook niks nieuws.